Señor presidente, los populistas han convencido a muchos de que las instituciones de la Unión Europea tiran el dinero es una gran mentira pero los populistas y los nacionalistas no necesitan la verdad para nada, les basta con pequeñas verdades que mezclan con grandes mentiras para engañar a los ciudadanos. Para derrotar al populismo debemos hacer dos cosas desvelar sus mentiras y dejarlos sin argumentos.

Los eurodiputados queremos una sola sede y lo hemos dicho muchas veces

Pero además del coste económico, hay un coste político al no suprimir una de las sedes estamos dando argumentos a los enemigos de la Unión.